Voorzitter, commissaris, ik hoop dat u de boodschap aan uw collega overbrengt, maar we zijn niet echt tevreden met uw antwoord hier.

Er zijn geen belangrijkere doelstellingen dan die twee.

Om ervoor te zorgen dat er op lokaal niveau, inderdaad met kleinere bedragen, heel grote initiatieven genomen kunnen worden.